Domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici în vederea dezbaterii unui subiect extrem de important pentru întreaga Uniune Europeană. Parlamentul de la Viena a adoptat anul trecut o lege prin care alocațiile copiilor lucrătorilor străini, care nu trăiesc împreună cu părinții lor în Austria, au fost ajustate în funcție de costul vieții din țările în care își au rezidența. Această măsură implică o diminuare substanțială pentru alocațiile copiilor din estul Europei începând cu 1 ianuarie 2019. Legislația adoptată încalcă însă regulamentele Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Lucrătorii mobili și aici subliniez lucrătorii mobili au dreptul la aceleași alocații pentru copii, la fel ca lucrătorii locali, indiferent de locul de reședință al copiilor lor. Tratatul interzice orice formă de discriminare, directă sau indirectă, a lucrătorilor, pe motiv de cetățenie. Muncitorii europeni trebuie să beneficieze de aceleași drepturi, iar Comisia Europeană nu poate tolera acțiuni discriminatorii, care afectează ideea de unitate, solidaritate la nivel european, acțiuni care contribuie din plin la agravarea sentimentului că în Uniunea Europeană ar putea exista cetățeni de rangul I și de rangul II. Subliniem faptul că discutăm de copiii celor care au contracte de muncă legal încheiate și plătesc taxe și impozite statului austriac, copii care stau departe de părinții lor, pe care îi văd doar de Paști sau de Crăciun, care nu au parte de sărutul părintesc de noapte bună și care nu au parte de acea creștere și educare părintească atât de necesară. Este cinic cum unele guverne aleg să lovească în interesele celor mai slabi și fără apărare, respectiv în copii. În acest context, doamnă comisar, care sunt măsurile pe care Comisia Europeană le va lua în acest caz?